Wir können heute leider keine solche Schweigeminute machen, aber eines ist ganz klar Wir sind alle bei den Opfern von Katastrophen, die für uns wirklich immer sehr große Katastrophen menschlicher Art sind.

Das ist für uns als Europäisches Parlament eine sehr wichtige Frage.